Herr Kollege Klute, wenn Sie den Kompromiss so gut finden, warum hat denn Ihre Fraktion eine Verfünffachung der Steuersätze vorgeschlagen?